Vážená pani predsedajúca, áno, Macedónsko zmenilo aj názov svojej krajiny, aby vyhovelo Európskej únii, ale aj tak nedostalo pozvanie na rokovania, pretože francúzsky prezident spolu s podporou Dánska a Holandska zablokovali proces otvorenia týchto rokovaní. Myslím si, že to bol veľmi zlý signál, a teraz preto vítam iniciatívu Európskej komisie, ktorá určite obnoví aspoň z časti našu dôveryhodnosť ako globálneho hráča, ktorý sa snaží aspoň svoje krajiny, ktoré sa uchádzajú o členstvo v nej uspokojiť a umožniť im, aby sa tak aj stalo, keď splnia samozrejme všetky predpísané kritériá. Tak isto táto nová metodológia umožní, aby tento proces bol viac dynamický, aby bol priehľadnejší, transparentnejší, to znamená, aby štáty vždy vedeli na čom sú, čo majú urobiť a aby sa už nedočkali takých nemilých prekvapení, ako to bolo na jeseň, keď sa mali začať tieto rokovania a sa nezačali. Myslím si, že je tu aj garancia pre členské štáty, že